Je la conditionne donc à trois exigences qui permettent, à mon sens, un juste compromis. La première concerne l'avis scientifique indépendant qui doit être publié en octobre 2010 et validé par la réunion de la CITES en septembre

la pérennité de nos pêches artisanales côtières, tout particulièrement en Méditerranée. Troisièmement, je considère que, dès lors que nous décidons cette inscription à l'annexe I, un accompagnement financier de l'Union européenne pour les marins et les armateurs touchés par les décisions est incontournable. Enfin, cette décision, si elle est validée dans les conditions que je viens d'énoncer, devra être accompagnée d'un renforcement significatif des contrôles pour lutter contre la pêche illicite. C'est à ces conditions et à ces conditions seulement que je peux accepter une inscription du thon rouge à l'annexe I de la CITES.